Teraz to, co się dzieje wokół strefy Schengen, powoduje, że ludzie mówią, że nie tylko gospodarka, ale również kwestia podstawowych praw obywateli jest zagrożona. Dlatego po wydarzeniach wokół strefy Schengen we Włoszech, we Francji i potem w Danii uważam, że musimy wysłać bardzo klarowny sygnał, że nie, strefa Schengen nie jest zagrożona, nie chcemy jej zawieszenia, chcemy jej umocnienia i rozszerzania, że bardzo nam zależy na Europie otwartej. Musimy pokazać, że umiemy przezwyciężać kryzysy.

Nie chodzi o to, żeby przegłosować tylko wejście Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen.